forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra sérstaklega fyrir skýrslugjöfina og tækifærið til þess að ræða þessi mikilvægu mál hérna í þinginu og sömuleiðis vil ég þakka háttvirtum þingmönnum sem hér hafa talað af miklu viti og hófsemd og þakka þessa góðu umræðu menntun og uppeldi er sennilega eitthvað það mikilvægasta sem við eigum og eitthvert mikilvægasta verkefni samfélagsins skólakerfið og sú menntun og það uppeldi sem við bjóðum börnunum okkar er sennilega eitthvað það mikilvægasta veganesti sem samfélagið sjálft getur búið sér fram í tímann niðurstöður pisa könnunar eru eins og hefur komið áfram hjá svo mörgum hérna í dag vissulega vonbrigði þó svo að það séu líka mjög jákvæðir punktar í þessum niðurstöðum sem koma þá að líðan nemenda og öðrum þáttum sem eru kannski fyrir utan þessi þrjú grunnsvið sem verið er að mæla það er lestur stærðfræði og náttúrufræði en það er líka mjög mikilvægt þó svo að pisa prófið sé fyrst og fremst að sýna okkur niðurstöður úr þessum grunnþáttum að við tökum lærdóm af því sem niðurstöðurnar skila okkur ég vil auðvitað minnast á lestur sem fleiri þingmenn hafa talað um hérna en ég vil líka sérstaklega tala um niðurstöðurnar í náttúrufræði en þar hafa íslenskir nemendur frá upphafi verið áberandi neðar en í öðrum greinum og sú þróun heldur áfram við þurfum augljóslega að leggja meira á okkur þegar kemur að náttúrufræðikennslu og við vitum að það er skortur á sérmenntuðum kennurum í náttúrufræðikennslu til allrar hamingju er skólakerfið á íslandi stórt flókið og mikið system og það er lifandi kerfi sem situr ekki bara og bíður eftir þessum stóradómi sem pisa niðurstöðurnar eru pisa niðurstöðurnar eru teknar inn í skólakerfum íslands alveg eins og samræmt próf annað innra mat eins og niðurstöður úr skólavoginni eins og verkefnið um ytra mat á skólum sem hefur gefið mjög góða raun í reykjavík og er nú verið að víkka út um allt landið mælingar á líðan barna allt er þetta mælt og notað í skólaþróun og það er mjög mikið til af góðum rannsóknum góðum skýrslum og ég vil nú bara benda til dæmis á vef skóla og frístundasviðs reykjavíkurborgar á reykjavik punktur is en þar má nálgast mjög margar góðar rannsóknir sá sem hér stendur átti í fyrra lífi líf sem borgarfulltrúi og var þá svo heppinn að sitja í skóla og frístundaráði reykjavíkurborgar og taka þar þátt í að fylgjast með skólaþróuninni og ég get fullyrt að þar er mjög margt gott starf unnið ég vil sérstaklega staldra við vinnu sem ég átti þátt í þar í starfshópi um námsárangur drengja en þar unnum við mikið starf yfir á annað ár undir stjórn þorbjargar helgu vigfúsdóttur borgarfulltrúa sem skilaði af sér skýrslu tvö þúsund og ellefu þar sem við kennurum mjög fórum nokkuð djúpt í greiningar á námsárangri drengja og skoðuðum leiðir til úrbóta þá kom í ljós að það eru margar leiðir til þess að glæða áhuga drengja á námi sem eru notaðar bæði erlendis en líka í skólunum okkar og má vel læra af það eru oft tiltölulega einföld atriði eins og til dæmis bara að það skiptir drenginn mjög miklu máli í upphafi kennslustundarinnar að hann viti hvað hann eigi að vera búinn að læra í lok hennar en það skiptir stúlkurnar að því er virðist ekki jafnmiklu lykilatriði þetta getur verið spurning um það hvort drengurinn fylgist með í þessum tíma eða ekki það er hættulegt að líta svo á að tölvuleikir séu frá hinu illa og ef við getum útrýmt þeim verði allt gott það eru heldur ekki góð skilaboð til drengjanna okkar sem lifa innan um tölvuleiki og spila þá að það sem þeir læri í tölvuleikjum sé einskis nýtt að lokum vil ég taka undir það með öðrum þingmönnum sem hafa talað um mikilvægi samspils skóla og heimilis hérna við ölum okkur ekki upp við skólum ekki börnin okkar bara í stofnuninni þetta er samvinnuverkefni skólanna heimilanna og það hvernig við styðjum við skólastarfið og hvernig við tölum um skólann við eldhúsborðið skiptir ekki síður máli en hvernig